hæstvirtur forseti ég geri grein fyrir tillögu meiri hluta fjárlaganefndar við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimm nú við þriðju umræðu um frumvarpið nefndin fjallaði um málið

nokkrar tillögur til viðbótar því sem áður hefur komið fram og verið afgreitt á alþingi samtals eru þessar tillögur til útgjaldaauka upp á einn milljarð sex hundruð áttatíu og sex milljónir til hækkunar á sundurliðun annars í fyrsta lagi er um að ræða varðandi menntamálaráðuneytið hækkun á fjárheimild upp á fjórum milljónum til snorraverkefnis sem er samskiptaverkefni við vestur íslendinga en í fjárlögum ársins var ein milljón króna fjárheimild til þessa verkefnis varðandi utanríkisráðuneytið er lagt til að fjárheimild verði aukin um ellefu komma níu milljónir

var lagt til að þessar fjárhæðir verði átján komma eina milljón en hér er gert ráð fyrir að þær verði alls þrjátíu milljónir það er vegna jarðskjálftanna í pakistan varðandi landbúnaðarráðuneytið er lagt til að fjárheimild verði aukin um fjögur hundruð þrjátíu milljónir og er þar um að ræða leiðréttingu á fyrri tillögu sem samþykkt var eftir aðra umræðu og tengist sölu lánasjóðs landbúnaðarins

varðandi dóms og kirkjumálaráðuneytið er lagt til að

skipi og þyrlu félagsmálaráðuneytið þar er gert ráð fyrir að fjárheimildin hækki um sextíu milljónir og tengist það samkomulagi aðila á vinnumarkaði um áframhaldandi gildi kjarasamninga varðandi heilbrigðis og tryggingaráðuneytið er lagt til að fjárheimildin aukist um alls sjö hundruð tuttugu milljónir það er vegna tekjutrygginga ellilífeyrisþega að sú fjárhæð hækki um fjögur hundruð fimmtíu og sex milljónir og tekjutrygging örorkulífeyrisþega hækki um tvö hundruð sextíu og fjórar milljónir og tengist þetta einnig samkomulagi aðila um framhald gildi kjarasamninga einnig er hér varðandi fjármálaráðuneyti lagt til að fjárheimild aukist um fimm hundruð milljónir og einnig í tengslum við samkomulag aðila um framhald á gildi kjarasamninga sem gerð var núna á haustdögum varðandi samgönguráðuneytið þar er lögð til leiðrétting á fjármögnun vegna vetrarþjónustu sem var samþykkt tillaga um við aðra umræðu en sú leiðrétting hefur ekki áhrif á útgjöld ríkissjóðs meiri hluti fjárlaganefndar leggur til að þessar tillögur verði samþykktar og vísa ég til þingskjala til nánari skýringar að þessu áliti standa magnús stefánsson einar oddur kristjánsson arnbjörg sveinsdóttir bjarni benediktsson birkir jón jónsson drífa hjartardóttir og guðmundur hallvarðsson að teknu tilliti til þessar tillagna sem hér liggja fyrir og ég hef farið yfir

samtals verða um níutíu og einn milljarður króna sem er auðvitað eitthvað sem við höfum væntanlega ekki séð áður hvort sem um er að ræða hlutfall af sem tekjuafgang af fjárlögum eða samkvæmt mælikvörðum landsframleiðslu eða annað virðulegi forseti ég hef í stuttu máli rennt yfir þessar tillögur og vísa til þingskjala